Le Bangladesh est le deuxième exportateur de vêtements au monde, derrière la Chine, en raison de la modicité des salaires ouvriers et de l'abondance de sa main d'œuvre, notamment celle des enfants.

Grande exportatrice de textiles, l'Asie du Sud entière est concernée. Les patrons, coutumiers d'ailleurs de la surexploitation, et les gouvernements asiatiques corrompus ont évidemment leur part de responsabilités. Mais les lois du marché capitaliste mondial sont également directement en cause. En effet, les transnationales font jouer la concurrence entre les divers pays de la région, tirant vers le bas salaires, conditions de travail et normes de sécurité. Le gouvernement bangladais doit imposer immédiatement des règles de sécurité aux usines. Les victimes de ces infractions à la législation sociale ou environnementale, les victimes du non respect par les multinationales, au détriment de leurs filiales immédiates, des principes de responsabilité sociale des entreprises, devraient pouvoir saisir la justice du pays où l'infraction a eu lieu. La mise en place de procédures judiciaires internationales devrait permettre, le cas échéant, de sanctionner les entreprises qui enfreignent la loi. Et pour répondre donc aux entreprises européennes, il faut savoir que ces mêmes multinationales sont en train de faire crever les petites et moyennes entreprises européennes.